Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, je tiens d'abord à remercier la Présidence irlandaise. Elle a su aller au delà d'un mandat de négociation qui était terriblement contraint par l'exigence de l'unanimité. Je veux aussi rendre hommage à toute l'équipe des rapporteurs pour un travail collectif remarquable, et remercier la Commission. Le Parlement a fait preuve de réalisme. Le budget européen est financé par les budgets nationaux, les budgets nationaux sont ruinés. Il n'était pas possible d'obtenir des chiffres supérieurs.

La nouvelle Commission, le nouveau Parlement, le Conseil pourront y travailler dès 2016. Ensuite, jeter les bases d'un financement autonome du budget de l'Union. Une procédure inédite s'engagera dès l'automne. Les parlements nationaux seront associés dans une sorte de mini convention européenne. Enfin, utiliser mieux et plus vite des ressources plus rares, au profit de l'emploi des jeunes, des investissements d'avenir, de l'aide aux plus démunis. Non, ce compromis ne sauve pas l'Europe, mais il finance le plus urgent et il lance une méthode et un calendrier pour sortir durablement de l'impasse budgétaire actuelle. Je recommande au Parlement de l'accepter.